Señor Presidente, el Comisario dice que la Comisión está preocupada. No sé cómo estará de preocupada, pero lo que sí sé es que en Ankara no están muy preocupados por su preocupación.

Ustedes, tan duros con otros, no hacen nada efectivo contra el cierre de medios, el encarcelamiento de periodistas, el bombardeo sobre zonas civiles kurdas o el procesamiento de políticos europeos por la infame ley antiterrorista. Esta acción constituye un golpe de Estado para excluir a los parlamentarios kurdos, pero ustedes miran a otro lado, llegan a acuerdos infames con el sultán Erdogan e incluso obstaculizan cualquier acuerdo de paz manteniendo el PKK en la lista de las organizaciones terroristas.